Ja, v glavnem, da so pol, so jo pa poslali, zdaj pa hodi, na v žilo ji dajejo. Zato ker po moje, da, ja, po moje, da je premajčkena za tabletke. In zdaj jo pa vozijo, no, zdaj je že en teden mimo. Jo pa vozijo vsak dan na Bled, pa je pa ene petindvajset minut noter teče. Ampak je ful pogumna, bom pol slike pokazala, ves, ke ubožček, se mi je zasmilila. Ne, ne, vem, vem, vem, vem, vem. No, saj zadnjič so pa pol prišli v petek, ja v petek sta pa prišla. gornja dva s ta malo, s ta veliko, pa smo pol, bili tulele zadaj fletno. Pa smo ... Ja, ja. Ja. Ja, saj vem, saj vem. Ja, zdaj nič ni. Zdaj, do torka bo slabo še, po pa, pol bo pa tam, tam. Ampak nič ne bo dobrega, naprej še. to je pa pri nas. seveda, saj vi ste tudi. Ja, no, bomo videli, kakorkoli. Saj nimamo kaj. Saj bo pa pol okrog maja, saj bo pa pol luštno. Ja. Ne, saj to, ja. To, ja. Po smo pa lahko zunaj. Ja, saj zdaj to ... Ja. Pri nama je edino to zdaj problem, dobro, saj zdaj za kakšno uro, dve ure že lahko greva, a ne, ampak kaj več pa, dobro, se zdaj bo šel tako ali tako na šiht, saj zdaj je tako rekla, da bo sama. Nimamo kaj. Vseeno. Ja, ni kaj. Tako je želela. Mi smo ji mislim, ponudili pomoč, pravi, da ne, da bo sama. Jaz sem se še celo malo, sem bila kar malo, tako, žalostna, a ne, ker, mi po eni strani ni bilo čisto, čisto prav, a ne, ampak je tudi on rekel pol: "Glej, ne obremenjuj se, tako kakor bo." Saj po eni strani pol sva pa res, no, saj sva res fejst predebatirala, a ne, in sem rekla: "Glej, saj konec koncev, saj po eni strani je pa še prav, da je tako. Če do, do karkoli pride, veva, da sva vse lahko, če ..." Tako. Ja. Če ne bo mogel biti, če ne bo, se bomo pa pogovarjali pač o ... Ali pa še kaj drugega. Tako. Tako. Ker se pol vidi, če ne bo šlo takoj. Nimamo kaj. Saj po eni strani je prav, a ne. Bo prišla slabost, po prišlo to, bo prišlo ono, bo prišlo tretje. Glej, znajdi se. Želela si in to je to. Povedali smo ji, da Kristjana ni, še, da ga ni, da pač dela, da ne pomeni to, da je kakorkoli. Tako, tako. včeraj sva se pa toliko cajta, da sva se pol najdlje in sva šla tam gor in je bilo tako strmo. Ampak ne, ni bilo dosti, da prideva midve na Vrtaško planino, ne. ja, jaz sem imela nove, jaz sem imela nove dereze, sem si kupila, te ta močnejše. In je bilo treba čakaj malo, da se spomnim. Ja, po moje, da je bilo pa glih Kibuba. Ja, ja, ja, ja. Eno akcijo so imeli in sploh niso bile drage. Pol sem pa še vrečko zraven kupila, je bilo pa vse skupaj štiriinsedemdeset evrov. Tako da sploh ni bilo drago. In zdaj jih pa imam in grem, kamor hočem. Ja, no, saj to je bil plan, ker sva hoteli iti na Mojstrovko, samo naju je vreme, a ne. Ja, kar dosti. Kar dosti. Samo zdaj je še fajn, zdajle je še, po se bo pa udirati začelo, pol pa ni fajn ja, ja. Ampak glej, če bo ratalo, bo ratalo, če pa ne, pa ne, a ne. Ja, ja ne, ja, sva pa kar prišli do povsod. Tako da imava kar idej še dosti za naprej. Ja, v bistvu sva bili zelo, zelo dobri. Do Vrtaške planine uro dvainpetdeset, gor sva pa hodili eno uro glih, eno uro tri minute. Ampak res, jaz sem šla ta zadnje pol ure res počasi, no. Samo nimam kaj. Ja. Ja, tako da sva kar, no. Saj pravim, mogoče bi šla ona lahko majčkeno hitreje, a ne, kar se mene tiče, a ne, ampak prav, da ji je čisto v redu, da sploh ni, da važno, da greva. A ne. Ja, ja, ja, ja. Ne, ne, saj se mi ful prilagodi, a ne, saj v končni fazi, no, saj je tudi rekla: "Zadnjič sve šli z ono ta drugo" a ne, ke sta šle na Mojstrovko, ampak ja, saj sta bili zelo hitro gor, a ne, samo je rekla, da je mogla pa dvakrat orenk počiti, a ne. A ne. Ja, ja. Ja. Ja, ja, je rekla, saj je, a ne, jaz sem se še en cajt obremenjevala s tem, a ne, sem rekla: "Zdaj ti moraš zaradi mene, a ne, počasi pa to, a ne." Pa pravi, da ne, da ji je ful v redu drugače. Meni se res ... Ja, ja, ja, ja. Ne, ne, saj prideš. Saj jaz tudi pridem drugače, a ne, ampak dobro, če mi je pa res tako, ful razgled, a ne, lep, se pa moram ustaviti. Zato ker pol ne veš, a boš šel nazaj po isti poti a ne boš šel po isti poti, a ne. Ja, tako. Pa poslikati. Ampak moram reči, da na Vrtaško pa skoraj celo uro, da zelo malo tako, da bi se ustavila, da ne bi mogla. Bolj je bil pol, ker mene, meni, meni je problem sneg. Meni noga zdrsava in enostavno me koliko boli in nimam kaj, a ne. Tam pa se je tudi ona rekla: "Saj tam pa nisi imela nobenih težav, pa veš, da je v breg, a ne, gor do Vrtaške." Ne, zato ker imaš oprijem, ka pa jaz vem. Ne vem. Ne vem, pojma nimam. Ja. Ja, saj je bilo. Saj je bilo. Ja. Ja, ne, ne, ne, saj je, zato kakor tele strmine so kar, kar hude. Na koncu je bilo meni že res, no, ta zadnjih petnajst minut sem samo čakala, da, da boš dol, da boš dol, a ne. Ker je vseeno kar, kar strmo, a ne. Ampak je pa res, da je po snegu, je ful lažje iti dol. Ja, ker greš lepo fletno na pete, a ne, dereze te držijo in enostavno nimaš kaj, tako. In greš samo po pet, in si hitro dol. k tebi je pa problem, a ne. Imaš pa celo nogo dol, ja, ja, ja. Pa listje je bilo, no, listje je kar zoprno. Ja, saj sem še poslikala ene, pa, koliko jih je. Nenormalno. Kaj bo letos to. Ja, ja. Po moje, da je to zaradi tega, ker, ke je sneg zapadel, pa ni bila zmrznjena zemlja. In so imeli v bistvu, so imele idealen, idealne razmere za, ja. zaradi tega je to. in so pospravljale, a ne. Ja. še tako je bilo. bog se usmili. A res? Ja. Ja, njiva. Saj, ne, saj to ne bojo poslušali, samo to je le, to je le bolj tako, a ne, da naj ne bi, zato ker če je karkoli, da pol ne, a ne, saj po moje ... Ja, glih zaradi tega, če bi se kdo. Ampak saj po moje to ni taka groza. Saj bolj, kakor sem jaz razumela, da je to, da, da če nočeš kaj povedati, a ne, da ne bi, a ne, ker to bojo poslušali, a ne, saj to ni zdaj da bojo nekaj iskali, a ne. A ne. Ja, tako da sem ... Spomni me, v glavnem, imam rožice za tebe. Že, že poganjajo, pa še za tvojo hčer imam že presajeno za tisto, ke me je prosila. Tako da ... Samo me moraš spomniti, ker jaz lahko pozabim. Ker me, Še ... Ja, ja, saj res. Ja, je. Ne, saj to ... jutri je mlaj. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, seveda. No, super. Jaz sem pa piščančka, lepo dala fletno v ror, tenstan krompir, imela sem radič, mi je zadnjič dala, bivša sodelavka domačega, ke je prezimil, a ne, pa, no, super, pa sem krompirček dala vmes, pa paradajzke sem imela. Izropan hladilnik imam, moram iti enkrat, kupiti, zdajle pa že po moje, ne vem, pred veliko nočjo enkrat sem bila, a ne. Zdaj je že, a veš, koliko, a ne, štirinajst dni skoraj. No, in imava to, jutri sem pa rekla, nič, na brzino. Rekla sem, da bom v službi vzela, pečenko pa ne vem, kuga je, in sem pozabila v petek naročiti, a ne, in zdaj, ke moraš naročiti, sploh zato, ke so tri, a ne, in moram poklicati, a ne, ker jaz po navadi vzamem tri obroke, a ne. In sem rekla: "Nič hudega, a ne," sem pa videla, da imam še ene torteline, smetano imam še, sirčka, Omako bom naredila. To imam petnajst minut narejeno in je glih fajn, a ne. Pridem domov, mamo zrihtam, če bo kaj treba, pol pa južino in to je to. A ne. Ja, ja, ja. A je bil še? No, super, imate še fajn. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, je ja. A, seveda. Ja, ja, ja. Ja, tiste so fletne, ja, ta majčkene, fajn. ke si pridna. Ja, saj je prav. Ne, mi pa zdaj kar, kar tako prakticiramo, mislim, smo kar tule, a ne, ampak, imamo pa iz sobe v, v kuhinjo, jo pripelje. Ja, ja, mislim na voziček, a ne, itak. ja, zato da je malo drugače, a ne. Ja ne, saj to kar vstaja, saj zdaj kar gre, veš. samo, veš, kaj je zoprno? Ona pozabi oziroma starejša je in težko na ta zdravo nogo, a veš, ker ona je skozi, se je v bistvu na levo opirala, a ne, ke jo je bolj desna bolela, a ne. Zdaj pa glih leva, a ne, ona in pol včash malo preveč stopi, pol pa malo bolj boli, a ne. Drugače saj po moje, veš, še kakšne tri tedne bo pa kar šlo, no. Ampak more ... Zdaj je osem tednov. Samo to je čisto normalno. Zato, kakor on ji je rekel, konec meseca ji je rekel, da lahko obremeni nogo petdeset procentov, samo, a veš, kako je to, a ne. Ja, no. zdaj ima pa četrtega maja pregled spet, a ne, in ima spet slikanje in bo pol on točno vedel, kako pa kaj. A ne, drugače, kar se tega tiče, ponoči nič več ne vstajava. ne, ne. Zdaj smo tudi, zdaj smo tudi, sva kar skenslala en tablet. Sem rekla: "Ke itak, glih fajn je bilo," zadnjič smo dali na, recepte sem rabila za tablete, a ne, sem rekla: "Ajde, nekaj moramo. Saj, saj njo boli samo takrat, kakor stopi, a ne." Je ne boli kar skozi, a veš. In sem rekla: "Zakva bi ona ponoči jedla toliko tablet, a ne." In onega, ke smo dajali pol na štiri ure, a ne, smo zdaj kar rekli, da naj vzame pač onega za spati okrog enajstih, pol pa, ke se ob dveh, pač enkrat sredi noči zbudi, vzame še onega, glih na šest ur fajn. In nič, gre sama, vstane, se zbudi, včasih pravi, da gre tudi na vsako uro. Kakor kdaj, včasih ne, včasih ja, a ne. In po samo zjutraj odnesemo in to je to. Razen če gre pač, ne vem, na ta veliko potrebo, takrat pa pokliče in pol, a veš, zato da pač ni vonj pa to, a ne. Ja. Ne, ne more. Zdaj smo ji pa tudi tako naštimali, da ima pod vecejem kanglico, in če bo glih kakorkoli, a ne, če jo glih zjutraj, a ne, da lepo pretrese. Tako smo že takrat imeli. Ker pač strese z onega v kanglico, pokrije in je to to. Ne, ne, tudi ne, a ne, saj to ne, a ne. Ja. Smo se pa zmenili tudi, da ta mali sem rekla: "Glej, enkrat pojdi pogledat, če je karkoli, a ne, če res pač zdaj, ko je doma." Sem rekla: "Takrat, ke imaš dve minuti pavze, pojdi samo toliko pogledat pa pokliči, če bo pa karkoli, a ne." A veš? Toliko, pa da ima tudi ona, smo ji zabičali, da ne klicati nič, ampak smo da, da prišel bo pogledat, če bo res kaj hudo, hudo, a ne. A veš? Ja. Ja. Ja. Ker če je tako, ne, pol je konec. Ker, ne, zato, ker sem rekla, da ne. Pa tudi sem rekla, pa tudi tako, sem rekla: "Odnašal pa to ne bo nič." Sem rekla, da on bo prišel samo toliko pogledat, če je sila, da naju pokliče. Tako. Tako. Nič drugega. Zato ker, da ne bo pol izmišljevanja za to, pa za ono pa za tretje. Po je konec, a ne. A res? Ja, ja, veš. A je, ja, je, ja. Ja. To ne, saj to je normalno, a ne, zaradi tega ker jaz sem tudi tako videla, a ne. Dobro, saj mislim, njemu isto, a ne, tako kaj reče, a ne, a veš, ampak meni pa pol v bistvu malo kakor čez njega, a ne. On naredi tako, a ne, okej, a ne, saj samo jaz sem ženska, jaz sem iznajdljiva. Jaz to naredim a ne, mislim mimogrede, a ne, glava ti klika, saj sama veš, kako je, a ne. In pol jaz kadar rečem, jaz sem rekla: "Pa poiščite enega sina, ke bo za mamo tako skrbel." A ne, ji pa pol kar direkt rečem, a ne. Ja. In pol tudi, no, pol je imela pa tudi take, a ne, kakor, hočeš, a ne: "Pa ja, je bila moja mama tudi dve leti na postelji pa to, pa ono, a ne. ja, pa takoj je bilo ..." Ja, sem rekla: "Ja, ampak, saj jo je imel tati, a ne." Ja, ja, saj to pa res, ja. Veš, pa sem prala pa kuhala. Ja, sem rekla: "Seveda ste prala pa kuhala, sem rekla, kolikokrat ste šli pa tja?" Sem rekla: "Nesla sta sin pa hčera ke stvari, kar ste vi speglali pa skuhali pa, a ne," sem rekla, "pogreval pa umival pa proč nosil je pa tati, a ne, saj niste vi, a ne." Zdaj mi pa sploh ne omeni več, da je bila mama na postelji, a ne. Ja, zato, kakor mi je tudi rekla, mi je pa patronažna rekla, da nič, je rekla, se to ne bojo nič zamerili, to samo probajo, a ne. Ja. In zdaj se res ne obremenjujem. Grem, tudi zdajle, a ne, ke je bil on še na dopustu, a ne, pa sem šla dol pa sem recimo deset minut poklepetala, a ne, ali pa sem prišla: "Kako?" "Ja, ne vem, slabo." "Ja, ke pa je?" ja, a doktorja pokličemo?" "Ja, ne, ne, saj to bo pa, a ne." V redu, po sem pa, sva pa malo poklepetali, sem rekla: "Koliko pa ste prebrali? A ste kaj križanko rešil?" Pa to pa ... A veš po pa, po je pa videla, da se jaz o tem ne bom nič pogovarjala, po se pa usede pa mi ni težko vzeti petnajst minut časa ali pa dvajset ali pa pol ure. Mi ni tako. danes, danes sem jo več kot uro pa pol. Veš, da je treba kopalnico segreti, veš, da jo je treba na vozek dati, v kopalnico peljati, stuširati, zrihtati, odpeljati v kuhinjo, pokriti, obrisati orenk na toplem, obleči, namazati. Ni, da ni. Posteljo preobleči. Ampak ne, saj je pol videla, a ne. Pol sem pa še dvakrat rekla: "No, a ste videli?" Eno uro pa pol. Ja. Ja. Ja, in je bilo res. Ja, ja, ja. Da ne slabševalno. Ja, ja. Ne, saj to je sigurno, saj mi smo pa doma, pa ne vem, kaj bo, a ne. A ne? Saj ne vem, kaj bo. Ker zdaj sem se pa res, veš, na začetku sem preveč, pa sem vsako uro dol letala. Pa sem videla, da sem zmatrana, da me pelje, da bom isto kakor, kakor eno let nazaj, da bom, a veš. Ne moreš, spanja ni, vstajaš, a ne. Pa, pa to, po pa skozi tista slaba volja pa ... sem, rekla ne, zdaj pa ne bom. Tisto, kar je treba, saj konec koncev, saj se mora navaditi. Če hoče biti sama, pač tako je. Če bi pa rada, da gre v dom, gre pa lahko v dom, a ne. A veš? Ja, to pa sigurno, da. Kje bom jaz z vnukom? Še ta mladh mi ne dajo. Ne pripeljejo. Sicer konec koncev, saj jo ne morejo kje spoznati. Ja. Na internetu pa brez veze, ja. Ja, pa a nima zdaj, a pa nima zdaj ona en teden od doma pa en ... A ima? A zdaj je bila? zdaj je pa tam. Pol je pa glih kontra sosedi. seveda. Ma, nimaš kaj. Ja, ful, ful hoče, ful, ful je, ... Mislim, saj se zaigra vem, vem, ampak vseeno pa hoče svojo pozornost. Saj sta naši dve isto. To je, pet minut malo pogleda, pol te pa že hoče. Pojdi sem, dajva to, dajva ono. A veš, saj isto jo bilo zadnjič, ko je bila, z atom pa z mamo tulele. A ne, po pa še sama je bila in veš, da mora zdaj še pa ... Saj on je, ata, ata, je kar gledal. Ona se je kar po meni valjala pa kar objemala, a veš. Nista navajena, a ne, ker mi smo po navadi kontra po obiskih, a ne, itak da nismo vsi skupaj, a ne, razen če je kakšno praznovanje. Pa še zdaj, ke je tole, smo tako gledali, da se nismo družili, a ne. In je kar gledal, a ne, ata, kaj je zdaj, kako se ona to, a ne. Po navadi je on ta glavni, ampak ni bil, a ne, tako da. Ja, saj prav. Ne, saj to more biti. Saj, saj prav. Pa prav je, da imata vikende malo zase. A veš. To ja, normalno. Ja, valjda. A preška. imate ... Ja, saj fajn, saj prav dobro, ja, tako da ... Ne, prav, luštno je. Ne, saj so vsi. Pa drugič. Ne, saj bomo tako, da imamo pol res, a veš, ke je pol tudi, a ne, za naju je toliko lažje. Tisto, kar je treba, greva noter, ampak sva pa pol popoldne fraj, a ne. A ne, in če je res lepo vreme, a ne, pa se lahko žogamo, balinčkamo, ni, da ni, a ne, saj, a veš ... ja, no ja, če ne bova gor prišli. Ja, groza. Ja, zdaj pa moja prijateljica počiva. nimam časa res, zdaj pa res ne morem. Veš, pa imam, pa imam v glavi, pa imam blago, pa imam ... A veš, saj zdaj malo gledam, ne vem, če se ne bom enega hoodieja lotila. Bom videla, no. Ampak, zase, ampak res oni, a veš, počasi. Kroj, počasi. Pa da zrežem, pa sestavim, pa tudi če ga en dva meseca pacam. Saj blago že imam. Ja, ja, saj po moje bom ... Sicer sem mislila, sem mislila za, za majčko, za pulover, ampak sem rekla, ne, ga pa, po moje ga bom kar z džersija naredila. Tako malo za, za tule. Imam, blago je lepo. Mislim lepo, tako roza, malo rožice, malo roza. Bom videla, no, kako bom pol. Ti bom pokazala pol blago. O, super. lepo, super. Ja, ja, ja. Ja, ja, seveda. Ja, ja, zato ker, ja, saj vem, ja. No, ful dobro. Nič hudega. je, pri nas, saj pravim, jaz sem jima pa zadnjič dala. koliko sta bile vesele. Takoj obleči. Mami, mami. Po sta se pa vrteli, a ne, ke so to vrtavke, a ne, in, prav luštno je bilo, res. Samo zdaj sem pa res rekla, ne, pa tudi če je vreme, a veš, pa vrt se bo zdaj začel in ne vem, koliko bo. Čeprav saj imam v glavi, da bi marsikaj naredila, a veš, pa ... pa glih danes sem, soseda je imela včeraj rojstni dan, a ne, ta, ke je malo uboga, a ne, pa zmeraj kakšno malenkost, a ne. Pa sploh nisem vedela, pa, pa nisem vedela, kva naj pa to, no, po sem imela pa en, še en kapučino, ona ful rada kapučino pije, pa, pa, pa eno malo sladkarijo in, a veš, v tisti imam pa tele toaletke pa to, a veš, ke vsake toliko cajta. In sem res eno tako luštno toaletko, da bo imela. In je prav luštno, a ne. A veš, in mi je to dobro, a veš, ja. Ja, a ne, sem rekla: "Bi rada malo zašila, a ne, da imam take stvari, pa te nakupovalne vrečke pa to. To skozi pride prav, a ne." Tako. No, in te stvari moram počasi pol, da imam za roke vzeti, ker zdaj imam pa samo še eno toaletko. Zdaj pa konec. Ja, ja, zdaj bo pa počasi treba, a ne. Fajn. jaz ne vem. No, čeprav, imam pa paradajze. Ja, take že. Zdaj bom mogla ... Osemnajstega februarja, glih takrat, ke jih je bilo treba, ja, ja, ja. Sem ga glih, tako da bo. zadnjič me pa stric kliče, da je on kupil ne vem koliko krompirja in da bo imel preveč in da če bom prišla iskat. Sem rekla: "Veš, da z veseljem pridem." Sem rekla: "Ampak enostavno mi imamo še sneg," to je bilo še takrat, ko je bil še sneg. "Ne," je rekel, "saj ni važno, samo pridi," je rekel, a veš, malo mi je bilo čudno. Gledam dol pa sploh niso nič vrata odprta. Sem bila pa glih na bolniški, a ne. Je rekel: "Nič ne skrb," je rekel, sem vsejal zdajle, vse bo dosti. No, tako da boš tudi ti dobila." Ke veš, da on meni zmeraj da toliko, da, da je za osem gospodinj. Ne, to pa res. Ja, jaz dopoldne dobesedno nisem imela časa, ker sem bila z delom zasuta, noro, a ne. Dobro, saj vmes pol kakšen kofe spiješ pa oni, a ne, saj veš, a ne, za, za sprostitev in tako. ja, po se vmes spomniš. Ja, pa skozi je kdo prišel. Kar hodijo. saj pol jih ne poznam, pa eden je prišel, ki ga je ke, ke ga je poslala po fascikle, pa, pa, pa so iskali ene podatke iz strgalnice pa so iskal ... No, po so prišli še z Atestov nekaj iskat. Mislim, ker skozi je bilo nekaj, no. Ja, ne vem, kuga je bilo to. Ja. Ja. Ja, ti si imela nekaj karanteno vmes, kako. Samo to ni bilo, to je bil samo november, a ne. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, itak. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Zanimivo, kako imajo. Ja, no, glej. Važno, da ti bojo vsaj nekaj dali. Če ne, ti bojo pa pol za nazaj dali. nič še niso. Ja, a ti bojo pol dali dva za nazaj, ali kva? Najbrž, ja. Ja, ja, ja, izplačila. Ja, ja. Ja, saj je nekaj takega. Ja, ne, saj nimaš kaj. Po moje, da bova lahko že počasi zaključili. A, a mu dava, a mu dava še eno minuto, da bo petintrideset? Po bova pa. po moje, da on, on je pozabil na naju, da midve tule klepetava. Ja. Ja. ne. Ne, fajn je, ke se lahko takole pol, a ne. Da imava mir, če morava narediti. Ja. Saj, čakaj, zdajle še tole odklenkava, po bova pa začele tolči čez onadva spodaj pa je to to. Ja, ja. Če drugega ne, se jima bo prav orenk kolcalo. Ne. Ja, kaj dosti ne prebereš. Je pa tako, no, hudo je tam, ke je nasilje, drugače pa nimamo kaj. Saj vsak dan enega malo luna trkne, malo ga drugega luna trkne pa je pol to tako, a ne. Ženske itak podpremo tri vogale pri bajti pol je pa to to. Ja, prav. zadnjič sem jaz nekaj naročevala in sem mogla, mastercard. Zdaj pa mastercard jaz ne nosim s sabo, a ne, in jo imam tule. In ga kličem in ni imel pojma. Pol dobro, da je bil ta mal. Ja. Ja, pa saj jo samo tam vzame. ja, kje jo bom našel? Ja, v predalu levo. ... Ne. Mislim, groza. Groza. Ja. Ja, naročila sem še plezalni pas. Za gledala s ta starejšim, da imajo v Hervisu, so imeli fajn akcijo. In si dobil zraven pas, varovalni komplet pa še čelado. In je bilo vse skupaj sto petinpetdeset evrov. In jaz to lepo gledam, in pol če daš po pošti, moraš plačati štiri evre poštnine, lahko je pa v poslovalnici. In pol sem kar kliknila na poslovalnico, no, pol smo nekako plačali. In jaz glih grem, s šihta ob dveh in sporočijo, sem mislila, da je najbrž, kdo za kakšno južino ali kakorkoli, pa pogledam in mi že piše, da lahko pridem iskat. In sem že prišla s paketom domov. odlično. Za ta denar, a veš, kaj? Pa kamorkoli grem, da ni treba sposojat se pa, a veš, kva. Ja, tako. Saj zato. Pa ne, pa da ne ... Mu jaz napisala kakšno sporočilo? Samo po moje, da lahko nehava, ali kva?